Płatności po trzydziestu dniach od dostawy, jednostronne anulowanie umów, jednostronne lub wsteczne zmiany warunków umów, żądanie zapłaty za dostawę towaru, żądanie zapłaty przez dostawcę za utratę lub pogorszenie towaru, za magazynowanie, za promowanie, za reklamowanie, za wystawianie na półkach, także obowiązek

Musimy bowiem także pamiętać, że tu mamy zawsze dwie strony umowy i oczywiście jeśli jedna stosuje praktyki nieuczciwe wobec drugiej, zwłaszcza słabszej i mniejszej, należy ingerować, ale też każdą sprawę trzeba indywidualnie rozstrzygać.